Il est certain que la division entre les États membres de l'Union européenne a empêché de trouver une solution à ce conflit, alors que certains d'entre eux sont pourtant directement responsables de cette situation je pense à la France et à l'Italie. Le ras le bol de la population vis à vis du désordre milicien et de la menace sécuritaire constante joue en faveur du maréchal Haftar, mais les groupes terroristes en Libye continuent d'exister et cette nouvelle période de guerre représente une aubaine pour ces milices islamistes et pour Daech. Cette situation risque d'entraîner une nouvelle vague de migrants et de déstabiliser à nouveau la région je pense particulièrement à la Tunisie, qui se trouve à 150 kilomètres seulement de Tripoli. La situation est explosive et l'Union européenne doit être à l'initiative d'un retour à la table des négociations pour trouver une solution pacifique, en accord avec la réalité du terrain, afin d'éviter un nouveau bain de sang.